Ya sabemos que habrá quien intente echar agua al vino o simplemente cambiar el vino por agua, y por agua poco clara. El informe muestra cómo las corporaciones empresariales utilizan estrategias de optimización fiscal, con la necesaria cooperación de algunos Estados miembros —con el Reino Unido, los Países Bajos, Irlanda y Luxemburgo a la cabeza— y con la colaboración de instituciones financieras y de determinados servicios de ingeniería jurídico fiscal que han desarrollado una auténtica excelencia en el oficio de la elusión fiscal a gran escala. Pero el informe no se conforma con ello y nos señala vías de actuación necesarias impuesto de sociedades, informes por país, transparencia real y compartida sobre beneficiarios finales, protección de todos los Antoine Deltour a los que tanto debemos, junto a la necesidad de que la Unión Europea recupere el liderazgo mundial en esta cuestión, exigiendo cooperación y reciprocidad a los Estados Unidos y actuando en las instituciones internacionales.